Pán predsedajúci, ja oceňujem každú aktivitu Európskej únie v boji proti daňovým únikom a schránkovým firmám, ktoré sa vyhýbajú plateniu daní, a legalizovaniu príjmov v daňových rajoch. Takéto konanie nielenže poškodzuje existujúci systém, ale je aj nemorálne a hrubo okráda spoločnosť o prostriedky, ktoré by mali byť venované na jej rozvoj, na rozvoj jednotlivcov v každej krajine.

Čierna listina nespolupracujúcich daňových rajov však nepomôže pri riešení obrovských daňových únikov, za ktoré sú zodpovedné aj niektoré európske krajiny.

Absencia takéhoto rozhodnutia ma prinútila pri hlasovaní zdržať sa. Tiež som presvedčený, že vysoké daňové zaťaženie a harmonizácia daní zmenšujú konkurencieschopnosť malých a stredných podnikateľov v členských krajinách Únie.